Pourtant, plusieurs parlements nationaux l'ont fait le Royaume Uni, l'Irlande, la France, le Portugal, l'Autriche et d'autres, avec des majorités politiques très différentes.

Après le message que Donald Trump leur a envoyé, qui a consisté grosso modo à leur dire Allez vous faire voir!,

Nous nous intéressons à eux, nous nous intéressons à la question climatique pour nos citoyens et pour l'ensemble des citoyens du monde, parce que cela a été rappelé aujourd'hui le premier donneur d'aide publique au développement, c'est l'Union européenne, et nous pouvons en être fiers.

Jeudi, nous devrons voter, et le plus largement possible. Ce n'est pas une question partisane, ce n'est pas une question de petite politique partisane, c'est une question de responsabilité collective. Nous devons voter comme d'autres collègues nationaux l'ont fait l'état d'urgence climatique et environnementale.